Hvala lepa, gospod predsednik. Vprašanje je bilo v zvezi z oddajo ležišč nestanovalcem študentskega, študentskega zavoda. Po domače rečeno, zlorabami, ki se na tem področju, zlorabami, ki se na tem področju dogajajo. Zdaj. Najprej je treba reči to, kar samo ministrstvo počne. Napotitve, vseljevanje, kontrola in tako naprej je v rokah posameznih študentskih domov. Tako da to ni stvar ministrstva in ministrstvo tudi nadzora nad tem, kdo je v teh posteljah in kdo ni, ne izvaja, ampak vseeno. Smo šli vprašat tako vse univerze, ko vse univerze pravzaprav smo šli vprašat glede glede študentskih domov. V Ljubljani so nam sporočili, da v skladu z domskim redom, ki je bil sprejet leta dva tisoč dva tisoč osemnajst oddajanje, preprodaja, omogočanje uporabe ležišča nestanovalcem zavoda oziroma osebam, ki nimajo pravice bivati v zakonu, šteje za hujšo kršitev, za katero se izreče disciplinski ukrep. Januarja in februarja letošnjega leta so izvajali redne kontrole stanovalcev in pri tem v šestih domovih in pri tem odkrili tri primere teh tako imenovanih lažnih, lažnih stanovalcev oziroma odločb. V dveh primerih sta se stanovalca že izselila, v enem primeru pa je zadeva še v postopku. Zato, ker so ugotovili te kršitve, bodo s kontrolami nadaljevali takoj, rečeno je bilo takrat po koncu izpitnega obdobja, torej to je, to je sedaj. V Mariboru odgovarjajo, da imajo bolj jasen in bolj pregleden sistem. Obstajajo izkaznice in zato pravzaprav vsakega stanovalca študentskega doma bolje poznajo in zaradi tega ne prihaja do tovrstnih, do tovrstnih, zlorab. V naselju v Mariboru je tudi štiriindvajset ur prisoten receptor, ki preverja stanovalce in pa seveda domske izkaznice. Univerza v Mariboru tudi ocenjuje, da tovrstna praksa, torej da bi, da bi potrebovali neke nelegalne, in tako naprej, da bi ukrepe zoper to trenutno, ni potrebno, kajti, možnost bivanja imajo tudi študentje po, ekonomski ceni v domovih, zato se jim pravzaprav odločb ne splača kupovati. Podoben je odgovor, ki smo ga prejeli z Univerze, na Primorskem. Torej tudi pri njih, tudi na Univerzi na Primorskem zlorab posebej niso zaznali. Tudi oni pravijo, da zaradi majhnega števila prebivalcev študentskih domov poznajo skoraj vsakega študenta posebej. In zaradi tega tudi ni, vsaj po njihovem mnenju, pa tudi kontrolo izvajajo, ni večjih kršitev glede, glede samih, stanovalcev. Hvala.